Señor Presidente, los efectos de la crisis —se ha dicho aquí— son evidentes en toda la sociedad en su conjunto, pero hacen mella en los colectivos más vulnerables, como el colectivo de las personas con discapacidad, de tal manera que,

por eso la Unión Europea, que es el baluarte de los derechos humanos, la cuna de los derechos humanos, tiene que evitar que esto suceda. Qué duda cabe de que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha marcado un hito histórico en la consolidación de estos derechos humanos.

Y por esto, de acuerdo con la Convención, no podemos permitir que un colectivo que ya de por sí está discriminado pudiera verse doblemente discriminado, y retroceder lo andado. No podemos retroceder ni un ápice ni permitir ese retroceso. Es crucial que todas las medidas de austeridad que tomen los Estados miembros mantengan el nivel alcanzado de protección de derechos económicos, sociales y culturales y, sobre todo, que estas medidas de austeridad sean temporales, sean proporcionales y no perjudiquen en ningún caso a estos derechos. Decían las Naciones Unidas que en tiempos de crisis es cuando los esfuerzos deben ser redoblados para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación y, en especial, de aquellas personas más vulnerables. El artículo 27 de la Convención es muy claro en cuanto al derecho al trabajo, pero antes de hablar de trabajo hemos de hablar de educación inclusiva, de que todos seamos iguales y de que podamos tener las mismas oportunidades.